Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, permettez moi d'abord de féliciter nos deux rapporteures, Mme Gomes et Mme Giannakou, pour ces deux rapports qui épinglent des lacunes bien connues de l'Union européenne sur le plan à la fois stratégique et capacitaire, mais qui, surtout, mettent en avant un certain nombre de

Je veux rassurer mes amis britanniques, que je sens toujours un peu sarcastiques sur ce sujet. Nous n'en sommes pas à mettre toutes nos capacités sous un drapeau européen, nous en sommes à identifier d'abord les capacités qui nous manquent et celles qui peuvent faire l'objet d'acquisitions communes.

Un certain nombre de pays voudraient participer aux opérations mais n'en ont pas les moyens financiers, alors que d'autres participent à toutes les opérations et paient par conséquent un tribut beaucoup plus lourd. Il faudrait un système un peu plus juste pour mutualiser ces coûts.